Ja, hvala lepa. hvala za, za odgovor, torej na, v glavnem na vprašanje, zakaj, ne, zakaj imamo v Sloveniji, eno nižjih, vrzelih plačnih, to je dobra novica, ampak zakaj, v zadnjih, sedmih letih, zakaj je ta z nič celih devet zrasla na osem- odstotno, odstotno vrzel. zdaj, ta problem se pojavlja vse povsod po Evropi, vrzel se zapira zelo počasi, stroka pravi, da, po, po izračunu te hitrosti, Mednarodna organizacija dela pravi, da se bo dejansko zaprla šele čas sedemdeset let, kar je, kar je slaba novica. in glede na to, da smo nad povprečjem in očitno delamo nekaj dobro, bi bilo moje dodatno vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da se to pospeši? Da se ta stvar, naslovi, kot je treba, na terenu, ne, načeloma ali pa skozi neke ozaveščevalne programe, ampak tako, kot bi rekli na oni strani luže, , hands on. kaj so tisti praktični operativni ukrepi? ker sicer, problem, en tak vizionarsko gledano, en problem, s katerim se bomo soočili oziroma se soočamo že zdaj, je feminizacija revščine. Že zdaj so, najbolj, najbolj, socialno prikrajšane, starejše ženske, stare petinšestdeset let, let in več. če vzamemo v zakup to plus demografsko dejstvo staranja, prebivalstva, bomo prišli v en bistveno bolj katastrofalni, položaj, ko bo torej najina generacija delovno aktivnih, zdaj, prišla do te starosti, do te starosti, ali, ali več. Hvala lepa.